Hvala za besedo. Spoštovana ministrica! Na tej seji državnega zbora bo opravljena splošna razprava o predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki smo ga vložili v poslanski skupini Nova Slovenija - krščanskih demokratov. Bistvo predloga zakona je, da se dijaško in študentsko delo ter kadrovske štipendije izvzamejo iz upoštevanja skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Študentsko delo omogoča študentom, da preko dela vstopijo na trgu dela, pridobijo izkušnje, ki jih v večini na razpisih zahtevajo delodajalci, poleg tega pa tudi vzpostavijo stike s potencialnimi delodajalci, ki delujejo na področju njihovega izobraževanja. Pomemben vidik študentskega dela je tudi ta, da lahko med počitnicami zaslužijo nekaj denarja za čas med študijem, za pomoč družini ali za druge potrebe. S tem se že mladi učijo ravnanja in upravljanja z denarjem. Zdaj se vsi ti dohodki štejejo k skupnemu dohodku gospodinjstva in zaradi tega se lahko zgodi, da družina zaradi študentskega dela preseže mejo dohodkov in izgubi državno štipendijo, subvencijo najemnine za stanovanje, subvencijo za šolsko malico in kosilo, imajo nižji otroški dodatek in druge pravice. Zaradi navedenih razlogov je nujno potrebno izvzeti dijaško in študentsko delo, ter kadrovske štipendije iz skupnega dohodka gospodinjstva, in saj bi s tem nagradili delo in pridne študente, še posebej danes, ko v Sloveniji ugotavljamo, da se delo ne splača. Sprašujem vas, spoštovana ministrica, ali podpirate predlog Nove Slovenije in ali se vam ne zdi krivična zdajšnja ureditev, ki jo je potrebno čim prej odpraviti. Zakaj bi kaznovali družine, ki si prizadevajo vzgojiti otroka v vrednotah, kot so delo, marljivost in odgovornost? Hvala.